Nie zamierzam niszczyć europejskich rolników, ale też chcę stwierdzić, że to nie Unia Europejska wprowadziła embargo, tylko Rosja.

r. złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.